Señora presidenta, señorías, un clamor popular rodea hoy el Parlamento, pero la sordera de muchos de ustedes llevará a los europeos a creer menos aún en esta institución, dando alas a quienes rompen Europa, a quienes quieren levantar muros y a quienes quieren resucitar los fascismos otra vez. Hoy, la casa de la democracia vende la democracia a las multinacionales. Están ustedes ciegos ante nuestros jefes, la ciudadanía. Son más de tres millones de firmas, más de dos mil municipios y regiones, sindicatos, jueces, oenegés, consumidores, agricultores, ganaderos, trabajadores públicos, ecologistas y pequeños empresarios los que dicen ¡no!

¿A quiénes escuchan ustedes? Y me dirijo ahora a mis compañeros socialistas, a mis compañeros del grupo socialista, y especialmente a mis compatriotas del PSOE, cuyo propio sindicato, la UGT, les está pidiendo que voten en contra. ¿Se dan ustedes cuenta de la enorme traición que cometen ustedes a las trabajadoras?

¿Están, acaso, buscando un sitio en un consejo de administración? Hoy es un día triste, pero la democracia se abrirá paso en los Estados.